Ironisch, want het regenwoud wordt juist gekapt om plaats te maken voor precies deze genetisch gemanipuleerde mais en soja. Alleen maar om de Europese honger naar veevoer te stillen.

Beide zijn ronduit funest voor de biodiversiteit. Door deze mais en soja te importeren brengt de Commissie de gezondheid van mensen en ecosystemen in de exporterende landen in gevaar. Stop deze toelatingen! U hoeft de multinationals niet langer hun zin te geven.